Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, die Möglichkeiten des Rechts wirklich im Sinne einer starken Finanzaufsicht in Europa auszureizen, und wir haben Zweifel daran, ob diese Möglichkeiten institutionell wirklich ausgereizt werden.

Es wäre ein Einfaches, uns diese jetzt für die Exekutivdirektoren zu übersenden.

Aber darüber hinaus geht es dann natürlich um die Eignung der einzelnen Personen, und da muss jede Person einzeln und nach ihren Kompetenzen beurteilt werden. Dort sehen wir zwei große Probleme. Wir haben in den Anhörungen erlebt, dass einer der Kandidaten in Abrede gestellt hat, dass es sich um eine europäische Institution handelt, sondern von einem Netzwerk von Aufsichtsbehörden geredet hat, und auch auf Nachfrage nicht bereit war, das zu korrigieren. Auf die Frage hin, ob sie bereit sind, alle Lobbykontakte mit der Finanzindustrie transparent zu machen, haben wir keine klaren Aussagen bekommen. Wir haben einen Brief an alle drei Kandidaten geschickt, und für uns ist das Abstimmungsergebnis davon abhängig, ob wir klare und umfängliche Antworten darauf bekommen.